so die Agenturmeldungen. Stimmen diese Meldungen? Es handelt sich jedenfalls um Morde von unvorstellbarer Grausamkeit.

europäische Kosmetikfirmen in irgendeinem Zusammenhang mit diesen unvorstellbar grausamen Morden stehen.